Wäre ich noch Journalist, dann würde mir nicht reichen genau so hat das Großbritannien beim Giftanschlag auf Vater und Tochter Skripal im Hinblick auf den Kreml als Täter formuliert auch wenn noch so viele Indizien in eine ganz bestimmte Richtung deuten. Beim Einsatz von Chemiewaffen in Syrien gibt es immerhin einen Wiederholungstäter, und der heißt Bashar al Assad. Damit kann man auch das Verhalten Russlands in Syrien nicht gutheißen. Moskau unterstützt ein Regime, das Hunderttausende Opfer auf dem Gewissen hat, wenn es überhaupt ein Gewissen hat. Ich bin überzeugt All das wäre so nicht gekommen, hätte sich die Europäische Union zu Beginn dieses Konflikts mit einer robusten gemeinsamen, starken Außenpolitik eingeschaltet damals, als es noch keinen IS und keine islamistischen Kämpfer gegeben hat, und auch Russland noch nicht in diesen Krieg involviert war.

Jetzt ist es höchste Zeit, dass man mit allen Beteiligten redet, auch mit Russland.